Ja, najlepša hvala, za besedo. Spoštovani minister, hvala za, torej, končno neke bolj konkretne številke. Na eno vprašanje ste mi sicer pozabil odgovoriti, izmed osmih, no, pa vas zdajle sprašujem, ko sem vas ko sem spraševala, kakšen je učinek teh mešanih patrulj oziroma, če malo bolj ironično vprašam, kot bi kolega Grims vas vprašal, ne, koliko denarja konkretno gre za prijetje enega posameznika, ki nezakonito prečka meje? Na to vprašanje bi tudi mogoče prosila odgovor, če ga imate danes ali pa, pač, čim prej, ne. Hvala.